Egyetlen egy hírt találtunk mondom az sem nagyon optimista A tanácskozás üzenete világos volt a tagállamok egyszerűen nemet mondtak az Európai Parlament extrém javaslatára. A helyzetelemzésnek mert hát nyilván nagyon komplikált a helyzet, amiben vagyunk két különböző dimenziója van, az egyik az eljárás. A szabályokat követve, figyelembe véve a hatásköröket, hogy lehet kijönni ebből a patthelyzetből, amiről Ön is beszélt. A másik az lényegi kérdés, hogy mi lesz az anyákkal, mi lesz a szülési szabadságra vonatkozó irányelvvel. Ami az eljárást illeti, a Tanács lépésére várunk őszintén szólva több mint egy éve. Tudjuk, hogy első olvasatban a Tanácsot nem limitálja időbeli korlát a válaszadás terén, s talán ez a késlekedés az oka, amiért a Parlament nem a hagyományos utat választotta, és kérdéssel fordul a Tanácshoz, hogy tájékoztatást kapjon, természetesen nem beavatkozva a Tanács hatáskörébe. Csak sajnálatunkat tudjuk kifejezni, hogy nem bővítettük az anyák jogait, nem javítottunk az életkörülményeiken. Nehezen értelmezhető azonban az a hír, ami szintén erről az informális tanácskozásról érkezett, miszerint a Tanács elutasította, hogy tanácsi álláspontot fogadjon el a javaslathoz. Ezzel kapcsolatban marad a kérdés, hogy mi lesz a következő lépés, várható e a formális miniszteri értekezlettől egy álláspont. A lényegi kérdést tekintve nyilván egyszerű lenne a helyzetből előnyt kovácsolni és elmondhatnánk, hogy mi figyelmeztettünk előre mert hisz ahogy Ön is tudja a Parlament a szülési szabadság kérdésében rendesen megosztott volt. De nem az a cél, hogy utólag okosak legyünk. A cél, amit szem előtt kell tartanunk az anyaság védelme és a szülőanyák életkörülményeinek a javítása. Azt hiszem, ebben mindnyájan megegyezünk. A kollégáknak, akik fel vannak háborodva, hogy nincs előrelépés, és azzal érvelnek, hogy a szülési szabadság az anyák emberi joga, arra szeretném a figyelmét felhívni, hogy az Európa Tanács revideált Szociális Chartája tartalmaz egy ide vonatkozó cikket az anyaság védelmének jogáról szóló 8. cikket amely a dolgozó nők esetében kötelezi az aláíró országot legalább 14 hét fizetett szabadság biztosítására a szociális biztosítás terhére, vagy költségvetési forrásokból.

Egyetlen egy gondolatot engedjen meg még, Elnök asszony! Azt szeretném elmondani, hogy nyilvánvalóan a fejlődés annyira divergens az egyes tagországokban, hogy ma már rettenetesen nehéz közös minimális standardokat találni, de talán azok a passerelle clause ok, azok az átmeneti rendelkezések, amik a szülői és szülési szabadság kombinációját veszik figyelembe, talán azon az úton tovább lehetne menni.